Najlepša, hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani minister. Naj vas uvodoma kar citiram, vaš izjava, in sicer citiram: "Predvidevamo oziroma načrtujemo ukinitev plastičnih vrečk s prvim devetim dva tisoč devetnajst. Do konca leta moramo najti še rešitev za ukinitev vrečk, zelo lahkih vrečk, ki jih uporabljamo za sadje in zelenjavo. V tem času pa, tako kot ste povedali, naše stališče, ki smo ga sprejeli na Odboru za zadeve Evropske unije, je, da pripravimo v tem letu načrt v skladu z direktivo, ki je že bila sprejeta, tudi za prepoved ostalih izdelkov za enkratno uporabo, tistih, ki imajo alternativo, in to bomo do konca tega leta tudi pripravili, tako da v naslednjem letu to tudi realiziramo, tako kot je bilo rečeno." Konec citata. Skratka, minister, že takrat na odboru ste govorili o nekem sporazumu, ki da se pripravlja s Trgovinsko, zbornico Slovenije, a glede na zavezo o ukinitvi plastičnih vrečk seveda nismo pričakovali, da bo ta vaš ukrep nekako bolj kozmetične narave, se pravi, da bo šlo zgolj za podpis nekega neobvezujočega kodeksa s s Trgovinsko zbornico Slovenije. Seveda rezultat je ta, glejte, da vrečke imamo še kar tu, pa nisem danes prinesla tistih velikih vreč, ki jih kupiš, ne, ampak samo te manjše. Pa naj vas spomnim še na stališče Republike Slovenije do predloga direktive Evropskega parlamenta in sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje, ki se glasi, citiram: "Slovenija bo stremela k temu, da se v letu dva tisoč devetnajst tudi tudi ukine prodaja lahkih nosilnih plastičnih vrečk in filtrov za tobačne izdelke, narejene iz plastike za enkratno uporabo. Za plastične posode, za živila in lončke za pijačo bomo v dva devetnajst naredili načrt, kako jih leta dva tisoč dvajset prepovedati." Konec citata. Torej iz stališča Republike Slovenije izhaja, da se bo vlada zavzemala za prepoved, tudi vaš predhodnik je govoril o popolni ukinitvi plastičnih vrečk že koncem tega leta, pa vas zato sprašujem, ne, kako boste te lahke vrečke za zelenjavo ukinili do konca leta, ne, če pa, ste podpisali ta neki pravno nezavezujoč kodeks, ki pravzaprav ni zaresna prepoved, ampak je samo neko napotilo, ali pa nekaj, ne? Kako, a ste se morda uklonili pritiskom trgovinskega lobija, sprašujem, zakaj tako? Kako boste, kako je s prepovedjo filtrov za tobačne izdelke in kdaj nam boste ta načrt za prepoved uporabe plastičnih posod za živila in lončkov za pijačo, predstavili, ker leto dva tisoč dvajset je tako rekoč pred vrati. Hvala zaenkrat.